Es una nueva maldición, una nueva plaga que asola el empleo, los salarios, las pensiones, que deja a la juventud sin futuro, que castiga los servicios públicos, la educación, la salud, que enriquece a una minoría y protege a los estafadores financieros.

Da la impresión de que su Grupo y la socialdemocracia en esta Cámara, en la Comisión, en el Consejo y en España estuvieran confrontados con las políticas de austeridad, de estabilidad, que han permitido actuar a la Troika.